og ég heyri að við erum að mestu leyti sammála um það sem fram undan er varðandi heimilin og aðgerðir fyrir fólkið í landinu eitthvað held ég að háttvirtur þingmaður hafi misheyrst eða oftúlkað ræðu mína ég veit mætavel að þingmenn vinstri grænna hafa lagt hér fram ótal tillögur í vetur og stundum þannig að mörgum hefur þótt nóg um það sem ég átti hins vegar við var að í þessari umræðu í dag þar sem um tuttugu þingmenn hafa tekið til máls hefur ekki einn einasti þingmaður vinstri grænna talað um þær hugmyndir sem þeir þó hafa lagt fram eða kynnt heldur kosið að nota tímann frekar í að gagnrýna alþjóðagjaldeyrissjóðinn gagnrýna seðlabankann gagnrýna ríkisstjórnina það var gengið hér í umræðunni í dag eftir svörum frá háttvirtum þingmanni jóni bjarnasyni um hugmyndir og það var fátt um

þjóðin horfir og hlustar eftir hugmyndum og úrræðum kjörinna fulltrúa í stað þess að standa hér enn eina ferðina

þingmenn vinstri grænna segjast hafa talað eftir í vetur og þeir hafa sannarlega gert þó að ég kannski kvitta ekki